Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, ce budget rectificatif est nous le savons tous la part centrale d'un accord entre Parlement européen et Conseil pour les budgets 2014 à 2020. Pour mon pays, l'effort supplémentaire est de l'ordre de 1,8 milliard d'euros. Sans doute peu pour vous, mais beaucoup pour les contribuables français qui, après des années d'austérité, n'ont jamais été autant ponctionnés. Car cette année, en plus de ces près de 2 milliards qui vont encore alourdir la contribution française nette de 7 milliards d'euros par an nous devons faire face à 5 milliards supplémentaires de dépenses européennes dites exceptionnelles 1,5 milliard pour l'augmentation de capital de la Banque européenne d'investissement et 3,5 milliards pour le mécanisme européen de stabilité dont j'ai du mal à croire à l'exceptionnalité.

Pour quels résultats? Un chômage qui explose, une situation économique et sociale catastrophique dans l'Europe de Bruxelles, dont les orientations politiques, l'acharnement thérapeutique à sauver l'euro sont largement responsables. Le budget 2014, approuvé par le Conseil, est d'ores et déjà contesté parce qu'insuffisant paraît il pour soutenir la croissance.

Van Rompuy sait que le budget européen, de par sa structure et son montant, ne peut être autre chose qu'un budget largement clientéliste et largement inefficace.